Dzisiaj mamy tak naprawdę do czynienia nie ze związkami Syrii z Rosją czy z Iranem, tylko z bezpośrednią obecnością Rosji, Iranu, Turcji w tym kraju.